Najlepša hvala, podpredsednica, lep pozdrav vsem. Večkrat zavrnjen predlog sprememb, ki jih predlagajo v Novi Sloveniji, ponovno prinaša rešitve, ki jih v Levici ne podpiramo. Gre za zmanjšanje odškodninske odgovornosti delodajalcev za poškodbe pri delu in za izplačevanje polnih pokojnin tudi tistim zavarovancem, ki delo po upokojitvi opravljajo preko statusa samostojnega podjetnika. Kar prinaša prvi ukrep, je zmanjšanje varnosti pri delu in tudi manjšanje odgovornosti lastnikov podjetij, dvojni status pa ne prinaša nič drugega kot uza, uzakonjenje socialnega dampinga in nelojalne konkurence. Taka rešitev pomeni spreminjanje trenutnega obstoječega pokojninskega sistema, ki ga moramo razumeti kot solidarnost družbe do ljudi, ki so svoje pač oddelali, v nekakšen rentniški sistem. Naj se ustavim kar pri predlogu za uvedbo dvojnega statusa. Predlagatelji uvajajo možnost, da bi lahko samostojni podjetnik, ki doseže pogoje za starostno pokojnino, začel prejemati polno pokojnino, čeprav opravlja, opravlja dejavnost v obsegu, ki ustreza polnemu delovnemu času. Po trenutni ureditvi, ki jo je sprejela predprejšnja vlada oziroma vlada v prejšnjem mandatu, imajo tako espeji kot z ž zaposleni, ki so dosegli pogoje za upokojitev, pravico do izplačila dvajsetodstotne pokojnine, če ob tem delajo. Dvigniti teh dvajset odstotkov, ki pomenijo določeno ohranjanje delovne aktivnosti v enih primerih, žal pa v vse več primerih predvsem dodatek k nizkim pokojninam na teh sto odstotkov, je za Levico nesprejemljivo, ker pomeni pretvorbo tega solidarnega pokojninskega sistema v rentništvo. Kaj je osnovni namen pokojnine? Pokojnina je namenjena tistim delovnim ljudem, ki se ne morejo več preživljati s s plačnim delom. Zakon predpostavlja, da ta trenutek nastopi z dopolnjenim šestdesetim letom, če je delavec delal štirideset let, v drugih primerih pa še pozneje. Če pa ima delavec možnost in željo delati in je tudi sposoben delati, se mu ni treba upokojiti. Preprosto. Če se delavec upokoji delno, je upravičen do delne pokojnine, če se upokoji v celoti, lahko opravlja občasno delo, lahko je tudi prokurist svojega podjetja ali pa kaj podobnega. Če pa hoče delati kot zaposlena oseba, in to za polni delovni čas, je to sicer hvalevredno, ni pa noben razlog za izplačevanje pokojnine. Pokojnina namreč v našem sistemu ni renta za preteklo varčevanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ni komercialna zavarovalnica, ki bi vlagala premije v delnice in potem izplačevala rento. Zaposleni in samozaposleni niso varčevalci, ki bi prostovoljno vplačevali premije. Pri nas in tudi v vseh modernih državah imamo tako imenovani pretočni sistem, v katerem se tekoči prispevki porabijo za tekoče pokojnine. Ker tekoči prispevki ne zadostujejo za izplačilo pokojnin, mora razliko zagotavljati država iz proračuna. Temu se reče medgeneracijska solidarnost. Vsaka oblika rentništva je v nasprotju s tem sistemom solidarnosti, s temi načeli in ga seveda spodkopava. Rentniško. Rentništvo spodkopava solidarni sistem na dva načina. Stroški Zavoda za pokojninsko zavarovanje bi se po tem predlogu, ki ga predlaga NSi, povečali bolj kot prihodki. Že sedaj vsako leto več ljudi dobiva dvajset odstotkov pokojnine. Lani so bili stroški s tega naslova sedem milijonov evrov. Če bi bili ti upravičeni do polnega zneska, bi se izdatki zavoda povečali na kakih trideset milijonov evrov, ta pa je tako ali tako že sedaj v primanjkljaju, tako da bi moral st, moral stroške pri pokriti proračun. Predlagatelji nas sicer skušajo prepričati, da je bolje, če upokojena oseba ostane na trgu dela in še naprej plačuje prispevke, pri tem pa pozabljajo, da je skupno število delovnih mest tisto, ki je ključno. Ko se nekdo, ki ima espe, upokoji ali pa drugače preneha z opravljanjem tega dela, ga na trgu praviloma nadomesti nekdo drug. Ta drugi je lahko družinski član ali nek drugačen espe, lahko pa njegov tržni delež prevzame firma, ki zaposli novega delavca. Izpad prispevkov iz od zaprtega espeja nadomestijo prispevki drugih espejev ali zaposlenih v firmah, ki prevzemajo ta njihov tržni delež. Če ne bi bilo tega nadomeščanja, potem bi se število espejev zmanjševale, zmanjševalo, v resnici pa se vztrajno povečuje. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bilo tako leta dva šestnajst registriranih skoraj petindevetdeset tisoč samostojnih podjetnikov, kar je natanko dva tisoč petsto triinosemdeset več kot leto poprej. Zato se seveda z izplačevanjem pokojnin ljudem, ki še naprej opravljajo dejavnost, prihodki zavoda ne bodo povečali dovolj, ampak začeli zmanjševati, hkrati pa bi z umetnim podaljševanjem delovne dobe samozaposlenih blokirali zaposlovanje mlajših generacij, kar bi nam moralo biti v primarnem interesu. Drugi problem, ki sem ga že omenil, je nelojalna konkurenca oziroma socialni damping. Obrtnik, odvetnik, novinar in tako dalje, ki bi prejemali polno pokojnino, bi si lahko privoščili nižjo ceno od vseh drugih samozaposlenih, ki pokojnin pač ne prejemajo. Z vidika drugih poslovnih subjektov se temu reče nelojalna konkurenca, ker ima delo ponudnikov neupravičeno prednost. Viz. Z vidika zaposlenih, za katere je prihodek od dejavnosti ednini dohodek, je to socialni damping, ker so prisiljeni delati za plačilo, ki jim ne zagotavlja minimalnega socialnega standarda. Ker se povečuje število prisilnih espejev in tudi outsourcinga, dohodki espejev vedno bolj pritiskajo tudi na plače in pravice redno zaposlenih in s tem se krog socialnega dampinga sklene. Naslednja kritika leti na predlog, da bi zmanjšali odškodninsko odgovornost delodajalcev za poškodbe pri delu. Odkar je Nova Slovenija nazadnje predlagala ta ukrep, so bili objavljeni podatki delovne inšpekcije za leto dva sedemnajst in v poročilu inšpektorata za delo lahko preberemo naslednje. "Podobno kot za leto dva šestnajst in nekatera pretekla leta tudi za leto dva tisoč sedemnajst na Inšpektoratu Republike Slovenije za delo ocenjujemo, da se razmere na področju varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji niso izboljšale v takšnem obsegu, da bi jih lahko ocenili kot spodbudne, kljub dejstvu, da se gospodarske razmere izboljšujejo. Veliko delodajalcev še vedno ne, se še vedno ne zaveda, kako pomembno je imeti to področje dobro urejeno." In dalje. "Še vedno ugotavljamo, da se večina delodajalcev ne zaveda, da so odgovorne osebe na področju varnosti in zdravja pri delu, in se preveč zanašajo na zunanje strokovne delavce, ki pri njih v večini opravljajo naloge s tega področja." To so ugotovitve delovne inšpekcije, nenapotovanje na preglede recimo, pomanjkljiva prva pomoč na delovnem mestu in tudi nezagotavljanje ali pa zagotavljanje neustrezne zaščitne opreme za svoje da, zaposlene. Tudi število nesreč je še vedno previsoko. Inšpektorat za delo pravi, da so razmere na področju varnosti pri delu še vedno neustrezne, in da je zato kriva tudi ne z neozaveščenost oziroma pomanjkanje skrbi s strani delodajalcev. Nova Slovenija je iz teh dejstev izpeljala čudno ali pa, lahko rečemo, kar napačen sklep. To je to, da je treba omejiti in seveda delno tudi odpraviti odškodninsko odgovornost delodajalcev za nesreče pri delu. V Levici smo iz istih dejstev izpeljali ravno nasproten sklep, to je ta, da je treba delodajalce z novimi ukrepi prisiliti v spoštovanje ukrepov za zdravje in varnost pri delu, kar navaja kot možne rešitve tudi inšpektorat za delo. Zato smo že ničkolikokrat predlagali povečanje sredstev in tudi nove zaposlitve na inšpektoratu, ki se bodo z letošnjim zakonom o izvrševanju proračuna očitno celo uresničili. Po podatkih Ajpesa je bilo namreč konec preteklega leta v Sloveniji registriranih več kot dvesto tisoč pravnih subjektov. Na inšpektoratu pa je na področju zdravja in varstva pri delu zaposlenih le dvaintrideset inšpektorjev. To pomeni, da na enega inšpektorja pade šest tisoč štiristo in nekaj poslovnih subjektov oziroma več kot petindvajset tisoč delavcev. Zato seveda temeljit nadzor ni mogoč in zato niti ni čudno, da se varnost pri delu ne povečuje in da se širi nezakonito izkoriščanje delavcev. Iz poročil inšpektorata za delo lahko razberemo tudi strukturo delodajalcev, pri katerih se je zgodilo največ nesreč s smrtnimi izidi. Ti podatki kažejo, da je varnost najbolj ogrožena prav pri majhnih podjetjih. Torej, prav v tisti kategoriji podjetij, ki naj bi jih na predlog Nove Slovenije zaščitili z omejitvijo odškodninske odgovornosti. Skratka, varnost pri delu je še vedno pereč problem, še zlasti pa je problem v najmanjših podjetjih. Predlagatelji sicer že dlje časa trdijo, da predlog ne spreminja varnostnih standardov. Res je, ne spreminja standardov, zmanjšuje pa prisilo, da delodajalci te standarde spoštujejo in jih tudi na koncu uveljavljajo v praksi. Kaj mislite, zakaj razni IPS-i v Kopru ali pa čistilni servisi po celotni državi, ki poslujejo po sumljivih principih, izvajajo varnostne ukrepe. Zagotovo ne iz dobrote ali pa skrbi za svoje zaposlene, ampak kvečjemu zato, ker se bojijo kazni in odškodninskih zahtevkov. In če omejitev odškodnine zmanjšate, to prisili in imel imeli bomo še več poškodb pri delu. En od bivših poslancev NSi je v preteklem mandatu na seji odkrito povedal, v čem je pravzaprav problem. Citiram: "Imamo vrsto del, kjer enostavno ne moreš biti konkurenčen, če upoštevaš vse varnostne ukrepe." Konec citata. Ampak tu dodajam, taka podjetja, ki zanemarjajo varnost zaradi konkurenčnosti in dobička, enostavno ne bi smela poslovati. NSi pa predlagam, da se cel sistem prila prilagodi točno takim firmam, ki varnost v osnovi ogrožajo. Oprostite, to je legaliziran še en damping, varnostni damping, ki mu lahko samo nasprotujejo, nasprotujejo. Državni zbor se ne bi smel igrati z zdravjem in življenjem delavcev, zato pričakujemo, da bodo Obrtna zbornica, njeni parlamentarni zastopniki, nehali s takšnimi provokacijami, od koalicije pa, da bo take poskuse tudi dosledno zavrnila. Ob tem pa ima zakon eno rešitev, ki jo v Levici podpiramo. Smo namreč že ob sprejemanju zadnje novele SPIZ-a predlagali in opozarjali, da so ljudem, ki so se v obvezno zavarovanje vključili po starem zakonu in so nepretrgano plačevali socialne prejemke tudi po uveljavitvi novega zakona, v pokojninsko dobo všteje doba vključitve v zavarovanje po enaintridesetem dvanajstem dva tisoč dvanajst. Pri tem smo računali predvsem na socialni čut takratnih poslancev. Ukrep bi namreč po koristil tudi tistim prebivalcem, ki se prispevke, ki so prispevke plačevali prostovoljno. Večinoma je šlo za prekarne delavce, ki so se preživljali zgolj s honorarji oziroma za dolgotrajno brezposelne prebivalce, ki so se preživljali z dohodki iz svojih družinskih članov. Kljub hudi socialni stiski so oboji prispevali sredstva za izplačilo pokojnin, politični razred pa jim je s tako imenovanim Vizjakovim zakonom odvzel bistven element pravice, zaradi katere so se sploh v to zavarovanje vključili. Kljub vsemu pa je temu potrebno dodati še en pomemben poudarek, ki cilja predvsem na dvojni status. Poglejte v les, v Levici seveda razumemo realnost, ki jo slika zadnjih sedemindvajset let zgrešene tranzicije in vzpona kapitalizma. To, da so ljudje, kljub temu da gredo v pokoj, prisiljeni delati, če želijo enostavno preživeti. Zavedamo se grozljivega stanja, v katerem živi pravzaprav veliko delo upokojencev. Zavedamo se, da so njihovi prejemki včasih še zdaleč oziroma njihovi prejemki včasih še zdaleč ne dosegajo višine, ki bi zadostovala za vsaj minimalne življenjske stroške, za najemnine, za kurjavo, sedaj v tem času, ko prihaja zima, za vzdrževalna dela v dotrajanih hišah. Sprejetjem takega zakona ne bi naredili nič drugega kot podaljševali to počasno krhanje našega pokojninskega sistema. Kar v tem trenutku potrebujejo upokojenci, so enostavno višje pokojnine. Take, ki jim bodo omogočile preživetje, ne pa to, da morajo po štiridesetih letih dela še naprej delati samo zato, da lahko preživijo čez mesec. Dajmo raje stremeti k takim ciljem.